Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, stejně jako ostatní, kteří hlasovali pro tu zprávu, vnímám dobrou myšlenku v rovině svěřeneckého fondu, skrze ni by bylo možné snížit nebezpečí migrace z Afriky do Evropy, ale platí to, co tu bylo řečeno. Zatím jsme pouze u myšlenky a k samotné realizaci máme velmi daleko. A kéž by tato zpráva přispěla k tomu, že by tedy jednotlivé členské státy, pokud se již zavázaly dobrovolně dát peníze do tohoto fondu, aby to opravdu udělaly, aby vůbec reálně takovýto fond vznikl, a pak se můžeme bavit o tom, jak tyto peníze účelně proměnit do konkrétních projektů v Africe, aby se ty peníze neztratily nebo nějakým způsobem nerozkradly. Je to opravdu dobrá myšlenka, ale zatím bohužel zůstáváme pouze u myšlenky a doufejme, že tato zpráva třeba trošku pomůže k tomu, že se od myšlenky dostaneme k nějakým skutkům.